Qui pourra occuper la place vacante? L'Europe, bien entendu. Il va falloir fédérer toutes les forces responsables dans l'Union européenne, d'abord par souci de surmonter les clivages Nord Sud et Est Ouest. En outre, face aux menaces existentielles et planétaires, à commencer par le climat, on va devoir fédérer les grands acteurs comme la Chine, l'Inde, le Moyen Orient, sinon l'économie bas carbone reste illusoire à l'échelle planétaire. Il faut donc oser. Si vous êtes élue et si vous réussissez, ce que je vous souhaite, personne, au terme de votre mandat, ne vous dira merci. Si cependant, par malheur, vous deviez échouer, ce que je ne vous souhaite pas, on vous enverra, mais pas seulement vous, on nous enverra au diable. Notre responsabilité est écrasante, assumons la.